Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben heute die Chance, einen großen Schritt zu mehr europäischer Demokratie zu machen. Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern bei der Europawahl zwei Stimmen geben eine für die existierenden nationalen Listen und dann neu eine zweite Stimme für die transnationalen europäischen Listen. Die Europawahlen haben ein fundamentales Problem Sie sind kein Europawahlen. Sie sind im Gefängnis nationaler Wahlkämpfe, nationaler Wahllisten, nationaler Wahlgesetze. Wir haben es doch erlebt, Europa ist zweitklassig es findet oft gar nicht statt, weil es sich um innenpolitische Auseinandersetzungen dreht. Ich bin der Meinung, 40 Jahre nach der Einführung der Direktwahl ist es höchste Zeit, den nächsten Schritt zu machen und wirklich das Europäische an der Europawahl auch zu realisieren. Wir haben mittlerweile europäische Parteien, aber was können sie tun?

Sie können nicht um Mandate kämpfen. Deswegen sind sie keine richtigen Parteien. Wir haben einen Spitzenkandidatenprozess, wo die Leute den gar nicht wählen können. Sie können ihn nur im eigenen Land wählen. Das missing link ist in der Tat die europäische Liste, die die europäischen Parteien demokratisch aufstellen können, und dass die Bürgerinnen und Bürger in der ganzen Union ihre Spitzenkandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten wählen können. Es ist erstaunlich, dass dieses Parlament 1998 genau vor 20 Jahren einen Beschluss über die europäischen Listen

Es ist etwas ernüchternd zu sehen, dass wir 20 Jahre später nicht einen Schritt nach vorne machen, sondern mit Argumenten, die damals schon da waren, stagnieren und bestenfalls einen Schritt nach hinten machen. Ich meine, die Europaskeptiker und Europagegner haben Recht, dagegen zu sein, weil sie riechen, dass wir hier einen Durchbruch für europäische Öffentlichkeit, europäische Wahlkämpfe, die Formierung eines politischen Demos auf europäischer Ebene erleben. Aber dass die Europabefürworter hier dagegen sind, das irritiert mich.

Wie kleinkariert und kurzsichtig!